Voorzitter, het strategisch belang van Turkije voor de trans Atlantische relatie is evident. In dat licht ben ik zeer benieuwd naar de opinie van de Raad over het nieuwe zogenoemde rode boek van de nationale veiligheidsraad van Turkije.